Wir als Parlament wollten, dass dieses Rückgaberecht von Lastschriften unbedingt erfolgt. Das wird jetzt ja dankenswerterweise als nächstes auch von der Kommission weiterverfolgt. Wichtig ist aber, dass die unbedingten Rückgaberechte auf nationaler Ebene verbleiben können, denn das ist die Basis dafür, dass in Deutschland ein Umstellungschaos von mehreren Hundert Millionen bestehenden Lastschriften verhindert wird.

Zu guter Letzt ist noch wichtig, dass auch im Bereich des Zahlungsverkehrs in Zukunft Demokratie einziehen wird. Ich danke Ihnen, Herr Barnier, dass Sie unseren Vorschlag aufgenommen haben, dass der europäische payment council in Zukunft nicht mehr allein die Standards setzt, sondern auch der Bereich des Zahlungsverkehrs zum Bereich der Demokratie gehört.